Hvala lepa za to dopolnilno vprašanje. Moram še enkrat ponoviti - občina Postojna je enostransko odstopila od tega dogovora. V tem dogovoru je bilo, da bo Ministrstvo za obrambo sofinanciralo, ta gasilsko-reševalni center. Tudi državno odvetništvo, ki je zastopnik države, je na stališču, da Ministrstvo za obrambo glede na to, da ta dogovor ne velja več in nima pravnih učinkov, nima pravne podlage, da bi lahko nadaljeval, sofinanciranje oziroma zaključil financiranje tega gasilsko-reševalnega centra. Domnevam, da je bil ta dogovor podpisan zlasti zaradi pozitivnih učinkov na obeh straneh, to se pravi za občino, ki bi na takšen način imela pomoč v sofinanciranju tega gasilsko- reševalnega centra, potem, kar se tiče določene posodobitve, javne infrastrukture. Povedal sem, v tem dogovoru naj bi tudi bilo, da tiste nepremičnine, ki jih Ministrstvo za obrambo ne potrebuje, da se jih prenese na občino Postojno, vendar vse to je mogoče, če ta dogovor pravno velja. Ta dogovor je pa sklenjen zato, ker se tudi mi na Ministrstvu za obrambo zavedamo, da vadišče Poček gotovo povzroča določene motnje, določene, nevšečnosti in zaradi tega je bil sklenjen ta dogovor, da se nekako te nevšečnosti, zmanjšujejo na takšen način, da ima občina Postojna na ta račun neke druge javne, koristi, in kot rečeno, še enkrat zelo jasno povem - brez tega dogovora pač mi ne moremo, nadaljevati, financiranja tega gasilsko-reševalnega, centra, za katerega pa ocenjujemo, da je nujno potreben, ne samo v občini Postojni, bi bilo potrebno obnoviti in zgraditi še nekaj, teh gasilsko-reševalnih centrov po, celotni, Sloveniji. Glede na to, da vemo, da ravno naravne in druge nesreče pomenijo resno grožnjo za naše, državljane.